Signor Presidente, onorevoli colleghi, la conclusione dei lavori di revisione degli accordi di Basilea 3, prevista per la fine di quest'anno, rappresenta un importante passo avanti per garantire la certezza, la coerenza e l'efficacia di questo quadro normativo nel garantire la stabilità del sistema bancario e finanziario mondiale. Tuttavia, nella finalizzazione dei lavori si dovrà tenere conto di alcuni elementi imprescindibili, per far sì che questi obiettivi siano effettivamente raggiunti e non vi siano ricadute negative sull'economia reale. In primo luogo, la Commissione dovrà impegnarsi affinché il Comitato di Basilea si attenga a quanto i governatori delle banche centrali responsabili della vigilanza hanno dichiarato nel gennaio scorso, ovvero che il completamento della riforma dovrà avvenire senza aumentare in modo significativo il fabbisogno complessivo di capitale per il sistema bancario. La Commissione dovrà anche vigilare per far sì che il Comitato di Basilea elabori questo pacchetto di riforme sulla base di un'analisi completa e trasparente e tenga conto, nella sua calibrazione, non solo degli effetti complessivi ma anche della distribuzione dell'impatto sui diversi modelli di business evitando ricadute negative, soprattutto sulle banche commerciali. Queste banche, pur nella difficoltà degli ultimi anni, hanno mostrato una maggiore solidità rispetto alle banche d'investimento e sono state fondamentali per sostenere la ripresa economica e occupazionale e sarebbe sbagliato penalizzare con un forte inasprimento dei requisiti di capitale, soprattutto se non giustificato da un effettivo aumento della rischiosità. Per questo mi auguro che la Commissione si batta affinché la calibrazione del rischio operativo, non sia troppo punitiva per le banche commerciali. Infine, la Commissione dovrà lavorare affinché la riduzione della variabilità del valore delle attività di rischio ponderate, che era un obiettivo primario del pacchetto di riforme di Basilea, conservi la sua centralità e sia garantito un level playing field fra banche che utilizzano modelli interni di valutazione e banche che utilizzano i modelli standard, ad esempio limitando verso il basso i risultati dei modelli interni e ancorandoli a quelli dei modelli standard.